Der Ausschuss hat mit einem überwältigenden Votum von 30 Ja Stimmen, einer Nein Stimme und einer Enthaltung dem Bericht zugestimmt. Online Glücksspiele bedienen heute einen grenzüberschreitenden Markt, der jeden Tag stark wächst. Verbraucher können im Internet problemlos bei Anbietern spielen, die entweder gar keiner Regulierung unterliegen oder in anderen Ländern zugelassen sind, in denen andere Vorschriften gelten. Dies führt dazu, dass einzelne Mitgliedstaaten keinen ausreichenden Schutz mehr für ihre Verbraucher garantieren können. Kinder und Jugendliche oder Opfer von Spielsucht sind davon besonders betroffen. Außerdem gehen den Mitgliedstaaten durch die oft illegale Konkurrenz aus dem Ausland jedes Jahr viele Millionen Euro an Steuereinnahmen verloren. Dies geht auf Kosten der Förderung gemeinnütziger Aktivitäten, der Suchtbekämpfung und der Unterstützung des Breitensports.

Da es keine europäischen Standards für eine Lizenzierung gibt, muss Fall für Fall entschieden werden, ob die Praktiken der Mitgliedstaaten europarechtskonform sind. Das bestehende Ausmaß an Rechtsunsicherheit wird durch die große Zahl der Vertragsverletzungsverfahren in den letzten Jahren deutlich. Deshalb muss die bestehende Lücke zwischen Gesetzgebung und Wirklichkeit dringend geschlossen werden. Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz kommt zu einem eindeutigen Ergebnis. Die Mitgliedstaaten müssen in dieser Frage deutlich stärker zusammenarbeiten. Das reicht aber nicht aus, um die geschilderten Probleme zu lösen. Zusätzlich wird auch die Europäische Union in Zukunft eine wichtige Rolle spielen müssen. Dies hat unser Ausschuss mit überwältigender Mehrheit gefordert. Neben weiteren Maßnahmen sollte auch eine EU Richtlinie in Betracht gezogen werden, die gemeinsame Mindeststandards für den Verbraucher und Jugendschutz und die Verbrechensbekämpfung im Bereich der Online Glücksspiele festlegt.

Dabei sind gemäß der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs allerdings gewisse Regeln zu beachten Beschränkungen des legalen Angebots von Glücksspielen, etwa durch staatliche Monopole, sind nur dann zulässig, wenn sie kohärent und verhältnismäßig sind. Es kann nicht sein, dass ein Staat einerseits sein Monopol damit begründet, Verbraucher vor den negativen Folgen von Glücksspielen zu schützen, und andererseits intensive Werbung für seine staatliche Angebote macht. Das beste Beispiel ist Deutschland, in dem wir das staatliche Monopol für Glücksspiele und für Lotto haben, aber man immer wieder in der Werbung darauf hinweist, wie groß der Jackpot gerade ist, und damit natürlich die Spieler geradezu anreizt, ihr Geld in Lotto zu investieren. Um derartige Fälle in Zukunft zu vermeiden, sollte die Europäische Union einheitliche Qualitätsstandards für staatliche Lizenzierungsmodelle definieren. Entscheidet sich ein Mitgliedstaat für ein staatliches Lizenzierungsmodell, so muss dieses den Grundsätzen der Transparenz und Wettbewerbsgleichheit genügen. So sollte es allen Anbietern von Glücksspielen, die die ihnen auferlegten Bedingungen erfüllen, ermöglicht werden, eine Lizenz zu beantragen. Gleichzeitig muss das Vertrauen zwischen den nationalen Regulierungsbehörden gestärkt werden, um eine verstärkte Zusammenarbeit zu erreichen. Darüber hinaus wird die Kommission aufgefordert zu untersuchen, wie Zahlungsströme zwischen illegalen Anbietern und ihren Kunden gesetzlich unterbunden werden können. Dies könnte

Banken und Kreditinstitute dürften dann nur Transaktionen mit diesen zugelassenen Betreibern autorisieren. Ich halte dies für eine sinnvolle und umsetzbare Alternative zum Sperren von Internetseiten, die wir als Liberale ablehnen. Außerdem wäre diese Maßnahme ein wichtiger Beitrag, um Steuereinnahmen aus legalem Glücksspiel zu sichern, die organisierte Kriminalität zu bekämpfen und Verbraucher vor unreguliertem Glücksspiel zu schützen. Von den im Bericht geforderten Maßnahmen würden alle profitieren regulierte Anbieter, öffentliche Haushalte und Verbraucher.

Deshalb hoffe ich, dass sich für die morgige Abstimmung eine breite Mehrheit mit einem klaren Handlungsauftrag für die Kommission findet.